ársskýrsla íslandsdeild evrópuráðsþingsins þar sem greint er frá störfum íslandsdeildarinnar og evrópuráðsþingsins

eftir kosningarnar þrítugasta og fyrsta maí síðastliðinn en hún er skipuð auk mín þeim ellerti b schram og steingrími j sigfússyni aðalmenn í íslandsdeild evrópuráðsþingsins fyrri hluta síðasta árs voru þau birgir ármannsson sjálfstæðisflokki margrét frímannsdóttir samfylkingunni og kristinn h gunnarsson framsóknarflokki hæstvirtur forseti í upphafi vil ég víkja aðeins að hlutverki evrópuráðsins hlutverk ráðsins er að standa vörð um virðingu fyrir mannréttindum lýðræði og meginreglum réttarríkisins einnig að stuðla að efnahagslegum og félagslegum framförum í öllum aðildarríkjum til þess beitir ráðið fyrir sig samningum og bindandi fjölþjóðasáttmálum á ýmsum sviðum og samvinnu við aðrar alþjóðastofnanir og samtök ályktanir og fjölþjóðasáttmálar evrópuráðsins hafa haft víðtæk áhrif í allri álfunni bera mannréttindasáttmáli evrópu og félagsmálasáttmála evrópu þar hæst sáttmálar evrópuráðsins á ýmsum sviðum þjóðlífsins eru mikilvægar mælistikur fyrir þjóðir sem eru að koma á lýðræðisfyrirkomulagi og réttarríki í kjölfar þeirra umbrota evrópuráðinu ellefta maí tvö þúsund og sjö varð svartfjallaland fertugasta og sjöunda aðildarríki evrópuráðsins aðild svartfjallalands er dæmi um hvernig evrópuráðið beitir sér í því skyni að efla lýðræðisþróun og virðingu fyrir mannréttindum en ein meginforsenda aðildar var samþykki stjórnvalda svartfjallalands um að hafa sjö meginreglur að tillögu evrópuráðsins að leiðarljósi við gerð stjórnarskrár sem var í smíðum evrópuráðsþingið er vettvangur fulltrúa þjóðþinga fjörutíu og sjö aðildarlanda evrópuráðsins þingið gegnir veigamiklu hlutverki í starfsemi ráðsins sem nokkurs konar lýðræðislegur og fjölþjóðlegur hugmyndabanki á þinginu koma saman fjórum sinnum á ári þrjú hundruð og átján fulltrúar og eiga jafnmargir þingmenn sæti til vara ólíkt ráðherranefnd evrópuráðsins þar sem hvert ríki hefur eitt atkvæði er fjöldi fulltrúa á þinginu í hlutfalli við stærð þjóða ísland hefur svo dæmi sé tekið þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara á meðan rússland er með átján þingmenn í sinni landsdeild og jafnmarga til vara mikilvægi þingsins felst einkum í þrennu í fyrsta lagi að eiga frumkvæði að aðgerðum og beina tillögum og tilmælum til ráðherranefndarinnar um aðgerðir til að mynda var sáttmáli evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali gerður að frumkvæði þingsins en sáttmálinn tók gildi fyrsta febrúar síðastliðinn í öðru lagi hefur evrópuráðsþingið eftirlit með efndum fjölþjóðlegra skuldbindinga aðildarlandanna og þrýstir á um skjótar aðgerðir ef misbrestur verður þar á að lokum er evrópuráðsþingið mikilvægur vettvangur þar sem þingmenn miðla og veita viðtöku gildum evrópuráðsins og efla tengsl á milli þjóðþinga starfsemi evrópuráðsþingsins var víðfeðm á árinu tvö þúsund og sjö sem endranær eins og þeir fjölmörgu málaflokkar sem voru til umræðu voru á þinginu og í nefndum þess eru til vitnis um en alls starfa á þinginu fimm flokkahópar tíu málefnanefndir og tuttugu og fjögur aukanefndir einnig ávörpuðu þingið fjölmargir þjóðhöfðingjar og aðrir leiðtogar

í fyrsta lagi varð áframhald á umfjöllun um fangaflutninga og leynileg fangelsi í evrópu á vegum bandaríski leyniþjónustunnar cia svissneski öldungadeildarþingmaðurinn og fyrrum ríkissaksóknari dick marty hefur stjórnað rannsókninni innan þeirrar nefndar sem hefur unnið að henni frá upphafi eða síðan í desember tvö þúsund og fimm

án dóms og laga og verið fluttir með borgaralegum flugvélum milli evrópulanda eða til ríkja utan álfunnar heimildamynd sem sýnd var í ríkissjónvarpinu mánudaginn tuttugasta og fimmta febrúar síðastliðinn fjallaði meðal annars um málið með vísan til danmerkur grænlands og íslands ég vil taka það sérstaklega fram í þessu sambandi að upplýsingar sem óskað var eftir vegna rannsóknar evrópuráðsþingsins um flugferðir innan lofthelgi íslands á tímabilinu frá september tvö þúsund og eitt til desember tvö þúsund og fimm hefur verið svarað í skýrslu sem dick marty lagði fram í evrópuráðsþinginu í júní síðastliðinn voru leiddar sterkar líkur að því að meintum hryðjuverkamönnum hafi verið haldið í leynifangelsum í póllandi og rúmeníu og jafnvel víðar á sama tímabili og að þessar handtökur og fangaflutningar hafi farið fram með vitund eða samvinnu stjórnvalda í viðkomandi löndum til upplýsingar hér á alþingi þá heldur rannsókn á vegum nefndarinnar áfram í janúar síðastliðnum lagði dick marty fram skýrslu í evrópuráðsþinginu um gerð og réttarstöðu þeirra sem eru á svörtum listum öryggisráðs sameinuðu þjóðanna og evrópusambandsins sem heima refsiaðgerðir gegn einstaklingum og hópum sem taldir eru vera viðriðnir hryðjuverkastarfsemi en þykir mörgu ábótavant í sambandi við gerð listanna og réttarstöðu þeirra sem á honum eru

rannsókn evrópuráðsþingsins er skýrt dæmi um frumkvæði og framlag þess í að standa vörð um grundvallar mannréttindi og meginreglur réttarríkisins ekki síst með því að benda á brotalamir í þeim efnum og leiðir til úrlausnar annað mál sem var einnig mikið í umræðunni á starfsárinu var hlutverk og fjárhagur evrópuráðsþingsins annars vegar og stofnunar evrópusambandsins á sviði mannréttindamála svokölluð stofnun e s b um grundvallarréttindi stofnun e s b sem tók til starfa í vínarborg í mars er reist á grunni miðstöðvar e s b gegn kynþáttahatri sem starfað hefur í vín um árabil það er jákvætt að standa vörð um mannréttindi en þingmenn á evrópuráðsþinginu hafa hins vegar lýst áhyggjum sínum af því að með stofnuninni sé e s b að seilast inn á kjarnastarfsemi evrópuráðsins á sviði mannréttinda það kalli aftur á móti á tvíverknað og samkeppni um tilgang og verkefni og ekki síst fjármagn en öll tuttugu og sjö aðildarríki e s b eiga jafnframt aðild að evrópuráðinu það er vert að geta þess í þessari umræðu að hin nýja stofnun e s b fékk miklar fjárveitingar í samanburði við evrópuráðið og alla starfsemi þess þar með talin evrópuráðsþingið og mannréttindadómstól evrópu sú staðreynd hefur gert það að verkum að e s b hefur verið gagnrýnt af sumum fyrir að grafa undan evrópuráðinu þetta atriði hefur verið umdeilt en hefur leitt til þess að evrópuráðið og evrópusambandið gerðu með sér samning um verkaskiptingu í maí síðastliðinn þar sem gert er ráð fyrir að stofnun e s b einbeiti sér að þeim sviðum mannréttindamála sem falla undir sameiginlega löggjöf evrópusambandsins á meðan evrópuráðið hafi aðra þætti með höndum

dómstólinn hefur fyrir löngu sannað gildi sitt í því að standa vörð um grundvallarmannréttindi hinna átta hundruð milljón þegna evrópuráðsins ekki síst í löndum sem eru á vegferð sinni í átt til lýðræðis og réttarríkisins þar er dómstólinn síðasta hálmstráið fjöldi mála sem hafa komið inn á borð dómstólsins hefur aukist mjög mikið samhliða fjölgun aðildarlanda eftir fall sovétríkjanna dómstólinn hefur átt í vanda við að sinna öllum þeim málum sem bíða afgreiðslu hans meðal annars vegna fjárskorts reynt hefur verið að leiðrétta fjárhagsvanda mannréttindadómstóls evrópu meðal annars með því að draga úr framlögum til starfsemi þingsins auk fjárhagsvanda dómstólsins hafa nauðsynlegar endurbætur á starfsemi hans strandað á fullgildingu neðri deildar rússneska þingsins dúmunnar á viðauka fjórtán við mannréttindasáttmála evrópu sem á sinn þátt í því að flöskuháls mála hefur orðið til hjá dómstólnum en alls bíða um níutíu þúsund mál afgreiðslu hans sem um fjörutíu þúsund einstaklingar standa á bak við hæstvirtur forseti staða

getur það bitnað á því mikilvæga hlutverki sem evrópuráðið hefur við hagsmunagæslu og aðhald á sviði mannréttinda og lýðræðis að lokum vil ég nefna sérstaklega með vísan í mikilvægt starf evrópuráðsþingsins að það er orðið fyrirmynd sambærilegra stofnanna í öðrum heimsálfum má þar nefna þingmannasamtök asíulanda en það stendur til að auka samskipti þessara tveggja stofnana í framtíðinni þetta aukna samstarf er einnig dæmi um það hvernig evrópuráðsþingið hefur undanfarið beint sjónum sínum í auknum mæli að stöðu mannréttindamála á stöðum og svæðum utan ráðsins eins og til darfur héraðs í súdan svo dæmi sé tekið hæstvirtur forseti á undanförnum árum hefur verið lögð ríkari áhersla á alþjóðlegt samstarf af hálfu okkar íslendinga en áður og segja má að öllum megi vera ljóst að það skiptir verulegu máli vegna þeirra breytinga sem átt hafa sér stað á alþjóðlegum vettvangi og í samfélagi þjóðanna í þessu sambandi vil ég benda á að þingið tekur til afgreiðslu mikilvæg mál sem snerta ísland með beinum hætti eins og nýsamþykktar ályktanir þingsins um áhrif loftslagsbreytinga og umhverfisverndar á norðurslóðum eru dæmi um í þeim tilvikum er mikilvægt að ísland sé vakandi og leggi sitt að mörkum eins og íslandsdeildin gerði með fulltingi norskra þingmanna það er jafnframt skoðun mín að ísland eigi ekki eingöngu að sinna hagsmunagæslu ef svo má að orði komast heldur hafi einnig skyldum að gegna í því að miðla til annarra af reynslu sinni af samfélagslegri uppbygginu og lýðræðismenningu þar með talið á sviði orku og jafnréttismála í þessu samhengi með leyfi hæstvirts forseta vil ég nota tækifærið og geta þess að steingrímur j sigfússon var valinn formaður jafnréttisnefndar evrópuráðsþingsins í janúar síðastliðinn og er það í fyrsta sinn sem karlmaður gegnir þeirri formennsku síðan nefndin var stofnuð árið nítján hundruð áttatíu og níu þykir mörgum mikið koma til stöðu jafnréttismála hérlendis og nefni ég sem dæmi feðraorlofið sem mörgum þykir til fyrirmyndar hæstvirtur forseti fundir nefnda evrópuráðsþingsins eru fjölmargir á hverju ári auk þess sem þingið tekur þátt í kosningaeftirliti nefndirnar koma saman til funda í tengslum við þing evrópuráðsþingsins í strassborg en auk þess efna nefndirnar reglulega til funda utan þess tíma sem þingið sjálft er að störfum íslandsdeildin hefur tekið virkan þátt í störfum evrópuráðsþingsins og

anna heima fyrir eiga þingmenn í íslandsdeildinni þess ekki kost að sækja alla þá nefndafundi sem boðið er upp á ég rifja það upp að fjöldi í einstökum landsdeildum ræðst að nokkru leyti af stærð ríkja þannig að við íslendingar erum fáliðuð á þessum vettvangi og verðum að dreifa okkur víða en jafnframt forgangsraða eðli málsins samkvæmt í skýrslunni er að finna greinargóða lýsingu á þinginu og þátttöku íslandsdeildar ég vil að lokum virðulegi forseti þakka íslandsdeildarmönnum gott samstarf á þessum mikilvæga vettvangi sem og starfsfólki fastanefndar íslands hjá evrópuráðinu sem hefur verið þingmannanefndinni innan handar um margvíslega hluti